Ja, Še enkrat lep pozdrav. Pozdrav podpredsedniku, gospem iz Ministrstva za finance in seveda gospodu predlagatelju oziroma državnem svetniku. V Slovenski nacionalni stranki se sprašujemo, kdo hoče uničiti to našo lepo Slovenijo. Ali je komu v načrtu, da uniči vse, kar se uničiti še da. In. Slišali smo, da se v zadnjih desetih letih izginilo skoraj, da je v zadnjih desetih letih izginilo dodatnih dvajset milijard evrov. Nihče ne ve, kam. No, to se tako reče. Vemo pa, da je od leta enaindevetdeset izginilo po ameriških podatkih sedemdeset milijard evrov. Kam? Noben ne ve. Nobeden noče vedeti. In koliko jih bo izginilo še zdaj v naslednjih letih? Dejstvo pa je, da denar iz, da je denar izginil in da denar izginja. Vam odgovorim na vprašanje, kam. V davčne oaze s pomočjo davčnih goljufij in izogibanja plačevanja davkov. In to vse na račun slovenskih davkoplačevalcev. Denar izginja, nastala pa, nastaja pa luknja, ki pa se krpa za najemanje dragih posojil na mednarodnem trgu. To breme pa se prenaša na našo družbo oziroma na slovenske državljane in državljanke, kateri so iz leta v leto bolj finančno obremenjeni in osiromašeni. Na tak način bogatijo najbogatejši in tisti, ki so pri koritu. Ko gospe v, ko gospodje prenašajo denar v davčne oaze, prav zaradi izogibanja plačila davkov in prikrivanja lastništva, oziroma ker ta denar najverjetneje izvira iz kaznivih dejanj, je absurdno pričakovati, da se bo ta denar vrnil v Slovenijo. Denar je v tujini izključno iz razloga, da se prikrije njegovo lastništvo in poreklo. Nakradlo se je toliko, da bodo še generacije potomcev za njimi in na tak način ali drugačen način živeli od sposobnosti svojih prednikov. Veste, v resnih državah prihaja do takšnih situacij, ampak premoženje, katerega koristijo potomci, je bil prigaran s trudom prednikov. V naši državi pa je edini trud kraja in to je, in kdo je bolj sposoben prikriti, prikriti premoženje državnim organom. Pravnoformalno gre lahko za zakonito poslovanje, a to pa je, to so se gospodje že zagotovili po tolikih letih na oblasti, ampak izplen je, da bogati izključno, da se da se bogati izključno finančna in pri naši politična elita. Na Islandiji vsi vemomo, vsi vemo, kako je narod obračunal s politično elito, a pri nas popolnoma nič. Verjetnost, da bi bili naši organi uspešni v povrnitvi premoženja, je izjemno, izjemno majhna. V parlamentu sprejemamo zakone, zakone, kateri so orodje izvršilne oblasti, to se pravi izvršilne veje oblasti pri njenem delovanju. Tako moramo pomagati našim organom, da dobijo v roke škarje in platno ter s pomočjo svoje strokovnosti končno lahko nekaj naredijo za Slovenijo. In še nekaj, tako opevana Evropska unija, smešno je, da ob vsakem kadru, ki ga premore, še ni sprejela zavezujočega seznama držav, držav, ki imajo status davčnih oaz. Čemu? Ker ne smejo zaradi finančnih interesov. Predlog zakona je dober in enostaven, kot smo slišali, in ga bi z v Slovenski nacionalni stranki podprli, saj to pomeni prvi korak temu, da pomagamo naši državi, navsezadnje pa tudi je to naše poslanstvo, zakaj smo bili izvoljeni, čeprav je zakon nekako začasno zaustavljen, bi ga v Slovenski nacionalni stranki gladko podprli. Hvala lepa za vašo pozornost.